því að þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir skýrsluna og þær upplýsingar sem hann veitir okkur hér í þinginu skuldavandi heimilanna hefur á undanförnum árum verið mjög til umræðu hér í þessum sal og það er rétt sem hér hefur komið fram að á síðasta kjörtímabili voru margir á þeirri skoðun að við ættum í sameiningu að reyna að finna leiðir til þess að koma til móts við þann vanda

er umdeilanlegur vegna þess að engu að síður þrátt fyrir fjögur ár hafi þar liðið á síðasta kjörtímabili var skuldavandi heimilanna og málefni því tengd stærsta kosningamálið í liðnum kosningum það er hálffurðulegt að hlusta á þau ummæli sem hér falla af hálfu leiðtoga stjórnarandstöðunnar að lausnir hafi verið á hverjum fingri tilbúnar rétt undir lok síðasta kjörtímabils menn höfðu hér fjögur ár hvers vegna var þeim lausnum ekki einfaldlega komið í framkvæmd ef þær voru tilbúnar og voru klárar menn taka hér sérstaklega dæmi um lánsveðin hvers vegna var það mál einfaldlega ekki klárað af fyrrverandi ríkisstjórn ef þetta var svona einfalt

hvers vegna notuðu menn ekki árin fjögur hafa menn þá hugmynd um orðið strax að það geti spannað heil fjögur ár ég einfaldlega spyr í ljósi þeirrar umræðu sem það ágæta orð hefur fengið hér á undanförnum vikum í fjölmiðlum og hér í þinginu herra forseti mig langar jafnframt að beina þeim vinsamlegu tilmælum til fulltrúa stjórnarandstöðunnar varðandi þetta mál að það leggja nú fyrir ýmis gögn um það hvað þessi ríkisstjórn stendur fyrir það er svona fyrsta sem menn ættu að kynna sér er þetta hér stefnuyfirlýsing ríkisstjórnarinnar þar kemur fram að heimilin séu undirstaða og drifkraftur þjóðfélagsins í þessum stjórnarsáttmála birtist okkur sú áhersla þessarar ríkisstjórnar að við ætlum okkur að taka á þessum málum með markvissum aðgerðum sem vegna þessarar ófyrirsjáanlegu höfuðstóls ækkunar verðtryggðra lána sem leiddi af hruninu þetta er nú bara stóra markmiðið og menn skulu ekkert

að fulltrúar stjórnarandstöðunnar ætluðu sér að taka þátt í því að finna réttu leiðirnar þess vegna kemur mér mjög á óvart sá garði tónn og sú í rauninni bæði sem í orðum leiðtoga stjórnarandstöðunnar felst um það að það sé ekki löngu búið að leysa þessi mál mér finnst það afskaplega einkennilegt og bara til þess að því sé komið á framfæri að það samráð sem átti sér stað hér við stjórnarandstöðuna á síðasta kjörtímabili átti sér ekki síst stað inni í nefndum þingsins nefndir þingsins og þá sérstaklega velferðarnefndin tók sig saman þegar þingmál komu frá ríkisstjórninni settist yfir þau í sameiningu og reyndum að finna betri útfærslur á þeim tillögum sem þar komu fram menn skulu því aðeins anda með nefinu vegna þess að menn hér sitja í þingnefndum úr öllum flokkum og munu hafa fullt umboð til þess að koma fram með síðan skoðanir á þeim málum sem munu koma út úr því starfi sem hæstvirtur forsætisráðherra var að lýsa hér og koma þannig að málunum þannig var mér boðið að taka þátt í því að leysa skuldavanda heimilanna í tíð fyrri ríkisstjórnar

í honum kemur fram að ríkisstjórnin haldi þeim möguleika opnum að stofna sérstakan leiðréttingarsjóð

þá kemur jafnframt fram í stjórnarsáttmálanum að sérfræðinefnd um afnám verðtryggingar af neytendalánum og endurskipulagningu húsnæðislánamarkaðarins verði skipuð og það er búið að gera það og það kemur jafnframt fram í stjórnarsáttmálanum að hún muni skila af sér á þessu ári þar stendur þetta því þannig að menn hefðu getað sparað sér ýmsar spurningar einfaldlega með að lesa þetta herra forseti það kom jafnframt fram í máli háttvirts þingmanns katrínar jakobsdóttur að menn þyrftu nú að átta sig á stöðu einstakra lántakenda og stöðu skuldara til þess að geta tekið einhverjar ákvarðanir um hvað eigi að gera já ég hef ekki tölu á því hversu oft á síðasta kjörtímabili ég stóð í þessum ræðustól og óskaði eftir því að ríkisstjórnin hefði forgöngu um það að afla upplýsinga um það hver vandinn í raun og veru væri ég hef ekki tölu á því

vatni þegar við vorum að leita að leiðinni til að leysa skuldavanda heimilanna vegna þess að við höfðum ekki upplýsingar um hver staðan í raun og veru væri hver er það svo sem kemur fram hér með frumvarp til þess að afla þessara upplýsinga það er núverandi ríkisstjórn það var hagstofumálið sem við samþykktum hér í september það hafði kosti og galla en það hafði þó þann kost að þar settum við þetta fram að safna saman upplýsingum til þess að vera komin með það á einn stað kortlagningu á verkefninu hvers vegna var tíminn ekki nýttur betur á síðasta kjörtímabili til að afla þessara upplýsinga ég man eftir því að þingmenn úr stjórnarliðinu þáverandi komu hér upp í þennan stól og sögðu að það þyrfti engar frekari upplýsingar ef menn hefðu verið að taka ákvarðanir byggðar á traustum upplýsingum á síðasta kjörtímabili til þess að leysa þetta stóra verkefni værum við ekki hér að eiga þessa umræðu í dag þannig er þetta bara og menn þurfa bara að taka þetta til sín að þetta var ekki nógu vel gert

þetta bara það hefur núverandi ríkisstjórn gert og við munum einfaldlega bara byggja á þá raunhæfum upplýsingum og hafa þá eitthvað til að standa á það var enginn sem var duglegri í því að kalla eftir þessum upplýsingum en háttvirtur þingmaður pétur h blöndal og ég get alveg fullyrt það að hann mun standa vaktina á þessu kjörtímabili líka upp á það að við séum að taka ákvarðanir á grundvelli nægilegra upplýsinga þannig er þetta þetta er það sem við erum að gera og við munum síðan eiga samtal hér í þinginu nánar um þetta herra forseti nú ætla ég að fara að víkja að því sem ég ætlaði að segja hér í þessari ræðu það er það að til þess að leysa

að tryggja fólki möguleika til að stunda arðbæra atvinnu og gefa því þannig tækifæri til þess að vinna sig sjálft út úr sínum vanda auka tekjur sínar eiga meira á milli handanna um hver einustu mánaðamót það er hægt að gera með ýmsum hætti það er hægt að gera það í gegnum skattkerfið og það er að sjálfsögðu lykilatriði að stjórnvöld standi fyrir aðgerðum til þess að bæta umhverfi íslenskra fyrirtækja þannig að þau geti vaxið og dafnað við þurfum að auka verðmætasköpun í íslensku atvinnulífi við þurfum að stuðla að efnahagslegum stöðugleika það er stóra verkefnið okkar allra sama í hvaða flokki við erum við þurfum að afnema gjaldeyrishöftin við þurfum að sýna ábyrgð og bæta opinberan rekstur við þurfum að fara yfir öll atriði ríkisbúskaparins allan rekstur ríkisins og leita leiða til þess að hagræða til þess að fá meira fyrir það fé sem ríkið er að eyða í einstök verkefni og til þess að tryggja að neytendurnir íslenskur almenningur sé að fá þá bestu þjónustu sem völ er á fyrir það skattfé sem þeir eru að greiða inn í ríkissjóð við þurfum að halda vel utan um budduna og það er það sem þessi ríkisstjórn leggur áherslu á jafnframt þurfum við að tryggja grunnþjónustu fyrir alla landsmenn og við gerum það með því að þora að endurskoða það sem við erum að gera

lagði fram markvissar tillögur varðandi skuldavanda heimila í síðustu kosningabaráttu og það kemur fram í plagginu sem allir eiga að vera búnir að lesa fyrir þessa umræðu það er stjórnarsáttmálanum að það er hægt að fara í það að leiðrétta vegna verðbólguskotsins áranna tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og tíu bæði með því að fara í beina niðurfærslu höfuðstóls og einnig með skattalegum aðgerðum okkar tillögur snerust um skattalegar aðgerðir mig langar til þess að hvetja þingmenn hér sem margir hverjir á síðasta kjörtímabili sama í hvaða flokki þeir voru voru svolítið skotnir í séreignarsparnaðarleiðinni eins og háttvirtur þingmaður helgi hjörvar ég man eftir því að hann var aðeins skotinn í því engu að síður tók fyrrverandi ríkisstjórn þá hugmynd ekki upp og kláraði að koma henni inn í pípurnar það hefði verið hægt að gera það hefðum við haft samráðið það náið að það hefði líka verið hægt að hlusta á tillögur frá okkur sem sátum þá í stjórnarandstöðunni

en það að hvetja almenning til þess að spara á að vera sú hugsun sem við öll erum með í kollinum þegar við erum að leita leiða til þess að bæta stöðu íslenskra heimila sparnaður er lykillinn að því að bæta stöðu íslenskra heimila til lengri tíma það getum við gert með skattalegum aðgerðum við höfum lagt fram tillögur þessa efnis við lögðum fram tillögur þessa efnis á síðasta kjörtímabili og það er svo sannarlega í okkar stefnuskrá og það er svo sannarlega talað um það í stjórnarsáttmálanum að það sé hægt að ná fram leiðréttingu vegna verðbólguskots áranna tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og tíu með skattalegum aðgerðum og ég trúi því að það sé verið að skoða þær leiðir í þeim hópum sem forsætisráðherra fjallaði um hér í sinni ágætu skýrslu um stöðu málanna það er rétt hjá háttvirtum þingmanni árna páli árnasyni sem hann sagði hér í sinni ræðu að hópurinn sem keypti rétt fyrir hrun liggi enn óbættur hjá garði þetta er yfirlýsing leiðtoga samfylkingarinnar sem leiddi sá flokkur síðustu ríkisstjórn og hann segir það hér að þeim hafi ekki tekist að bæta stöðu þessa hóps það er stóra verkefnið sem við stöndum frammi fyrir núna og það er það sem þessi ríkisstjórn ætlar sér að gera